forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um bankasýslu ríkisins númer áttatíu og átta tvö þúsund og níu auk mín eru flutningsmenn háttvirtur þingmaður birgitta jónsdóttir þór saari og lilja mósesdóttir þetta er einfalt frumvarp sem lýtur að því að auka kröfur þær sem gerðar eru til stjórnarmanna og forstjóra í bankasýslu ríkisins sjöttu grein laganna breytist og hljóði svo stjórnarmenn og forstjóri skuli hafa menntun á háskólastigi og búa að víðtækri þekkingu og starfsreynslu á fjármálamarkaði þeir skulu hafa trausta þekkingu og reynslu af starfsemi fjármálafyrirtækja sem og þekkingu á góðum stjórnarháttum fyrirtækja gæta skal þess við skipun stjórnar að starfsreynsla og menntun stjórnarmanna sé sem fjölbreyttust stjórnarmenn og forstjóri skulu vera lögráða þeir mega ekki á síðustu árum hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota eða hlotið dóm í tengslum við atvinnurekstur samkvæmt almennum hegningarlögum samkeppnislögum lögum um fjármálafyrirtæki lögum um hlutafélög lögum um einkahlutafélög lögum um bókhald lögum um ársreikninga lögum um gjaldþrotaskipti o fl eða þeim sérlögum sem gilda um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi stjórnarmenn og forstjóri skulu ekki vera stjórnendur starfsmenn endurskoðendur lögmenn eða tryggingastærðfræðingar aðila sem eru eftirlitsskyldir samkvæmt annarri grein laga númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi stjórnarmenn og forstjóri skulu ekki taka þátt í meðferð máls sem varðar viðskipti þeirra sjálfra eða fyrirtækja sem þeir eiga hluti í sitja í stjórn hjá eru fyrirsvarsmenn fyrir eða eiga að öðru leyti verulegra hagsmuna að gæta í sama gildir um þátttöku í meðferð máls er varðar aðila sem eru þeim tengdir persónulega eða fjárhagslega þá skulu þeir ekki sinna öðrum störfum á fjármálamarkaði í þrjú ár eftir að þeir láta af störfum fyrir bankasýsluna stjórnarmenn og forstjóri mega ekki hafa sýnt af sér háttsemi sem gefur tilefni til að draga í efa hæfni þeirra til að sinna þeim verkefnum sem felast í starfsemi bankasýslu ríkisins við mat á hæfni þeirra skal horft til orðspors þeirra úr atvinnulífi og eða stjórnsýslu hér er sem sagt verið að leggja til breytingu á sjöttu grein laganna um bankasýsluna en lögin eru númer áttatíu og átta tvö þúsund og níu og voru samþykkt á alþingi ellefta ágúst tvö þúsund og níu ári síðar gerðum við miklar breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki þar settum við meðal annars inn hæfisskilyrði í fimmtugasta og annarrar greinar og í ákvæðum sem lúta að orðspori þeirra sem hyggjast auka við eignarhlut sinn eða auka virkan eignarhlut í frumvarps en þær breytingar sem frumvarpið felur í sér mæla fyrir um að hæfnisskilyrði forstjóra og stjórnarmanna stofnunarinnar verði gert ítarlegra svo eru einnig lagðar til breytingar sem eiga að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra sem ég held að sé eitthvað sem við þyrftum að skoða víðar á þessu sviði ég ætla ekki að hafa þetta lengra í kvöld